Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auf diese Weise schwächt sie die Chancen für eine Einigung der Welthandelsorganisation und gleichzeitig für weltweite Übereinkommen, wo auch die Entwicklungsländer mitsprechen können.

11. Konferenz der Welthandelsorganisation ist der Abschluss der sogenannten Doha Runde von besonderer Bedeutung. Hier geht es um eine Einigung zur Lebensmittelsicherheit und zum Abbau von unfairen Lebensmittel und Fischereisubventionen, die arme Länder noch ärmer machen und die Umwelt zerstören. Wenn wir es nicht bald erreichen, das abzuschaffen und gerechte Regeln zu bekommen, dann schaffen wir noch mehr Flüchtlinge, noch mehr Armut in diesen Ländern. Und deswegen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wäre es eine fatale Nachricht an diese Entwicklungsländer, wenn wir die Entschließung, über die morgen abgestimmt wird, so abstimmen, wie sie vorgeschlagen wird, nämlich dass wir die Verhandlungen über den elektronischen Handel sofort beginnen, ohne die Doha Runde.